Volgens mij is het tijd voor een herwaardering van ouderwets politie opsporingswerk.

In plaats van herwaardering van ouderwets politie opsporingswerk, lijkt de Europese Commissie te willen vluchten in meer gegevens opslaan. Dat lijkt mij geen productieve weg. Sterker nog, dat is volgens mij gevaarlijk omdat het de aandacht afleidt van het volgen van individuen op wie een verdenking rust.

We hebben ook gezien wat er gebeurt met verdachten die tussen wal en schip vallen.

Maar dat betekent dat lidstaten wellicht hun eigen burgers minder goed in de gaten kunnen houden.

Tot slot, Voorzitter, meer Europese binnenlandse veiligheid betekent meer samenwerking. Maar dat vraagt om meer democratische controle op Europees niveau.